Herr geschätzter Kollege Weidenholzer! Es gibt ja diesen bekannten Ausspruch, dass Freiheit mit Sicherheit stirbt. Und meine Frage nun an Sie wäre Glauben Sie, dass die Europäische Union bei der Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts die richtige Balance gefunden hat zwischen Sicherheit auf der einen Seite und Freiheit auf der anderen Seite?